Nous avons souhaité pouvoir nous prononcer, pays par pays, sur les bénéficiaires du SPG et la Commission nous a répondu par des tableaux de bord. Je ne conteste pas l'utilité de ces tableaux. Ils seront un outil important pour le suivi des progrès des pays bénéficiaires, mais j'ai des doutes quant à la méthode. On le sait, l'attribution du SPG européen repose sur des critères purement techniques.

Elle laisse assez de place, dans un second temps, pour des orientations politiques.

En optant pour un acte délégué unique pour plusieurs pays, la Commission nous prive de toute action politique, pourtant cruciale, dans le domaine du commerce international. Surtout, cette méthode nous conduit à faire des choix radicaux, qui ne conviennent à aucun de nous, c'est à dire soit retarder l'entrée en vigueur du nouveau SPG, au risque de créer une insécurité juridique, y compris pour nos opérateurs économiques européens, soit n'intervenir que dans un troisième temps, celui de la sanction, lorsque les bénéficiaires manqueront à leurs engagements et qu'il sera trop tard. Alors que nous adopterons, demain, les deux règlements omnibus, c'est un très mauvais signal que la Commission envoie. Nous souhaitons tous une bonne collaboration entre nos deux institutions, mais la méthode adoptée par le commissaire De Gucht ne le permet simplement pas. Je pense à un autre dossier, que nous devons conclure très rapidement la modernisation des instruments de défense commerciale. La Commission tient beaucoup à élaborer des lignes directrices pour préciser les futurs règlements.

Monsieur le Commissaire européen, peut être aurez vous plus de réponses que nous lorsque vous transmettrez ces commentaires au commissaire au commerce.